Schön, dass Sie sich auch um diese späte Stunde noch die Zeit nehmen, mit uns dieses wichtige Thema zu diskutieren.

Die Stammzellenforschung bietet große Chancen für Patienten, denen wir heute noch nicht ausreichend helfen können. Dabei ist vieles noch im Stadium der Grundsatzforschung und noch unsicher, aber es gibt auch schon über 70 Krankheiten, bei denen man den betroffenen Patienten mit adulten Stammzellen und Nabelschnurblutzellen in irgendeiner Form helfen kann.

Es gibt aber auch Ansätze für eine autologe Therapie, d.

das Kind, von dem das Nabelschnurblut stammt, kann in wenigen eng umgrenzten Bereichen heute schon davon profitieren.

Aber wir sollten auch die autologe Behandlung und die entsprechenden Maßnahmen nicht verbieten. Das sollten am Ende die Eltern selbst entscheiden, aber die staatliche Politik sollte über die Chancen und Risiken informieren. Wir brauchen klare Standards für Qualität und Sicherheit.

Darauf sollten wir uns ausrichten, wie gesagt im Rahmen unserer Kompetenzen, aber da können wir schon eine ganze Menge tun.